Señor presidente, hoy hace un año que el pueblo hermano, el pueblo catalán, se pronunciaba en referéndum, en un referéndum democrático.

Queremos recordar ese pronunciamiento, en honor de todas las personas que sufrieron violencia.